Voorzitter, afgelopen Kerstmis zei de Nederlandse staatssecretaris, mijnheer Teeven, dat het niet de taak van Europa was om mensen te redden uit de Middellandse Zee. Ook zei hij dat hij niet extra mensen uit Syrische vluchtelingenkampen wilde opnemen in Nederland, want dat zou maar concurreren met de vluchtelingen die al in Nederland zijn en die ook graag prettig willen wonen. Als ik vluchteling was en ik mocht kiezen tussen een grote boot, die we nu spookschip noemen, of een klein rubberbootje, dan wist ik het wel, dan stapte ik op die grote boot. En wat dit allemaal laat zien, is dat er één ding echt niet werkt en dat is grenscontrole. Want smokkelaars zijn ons altijd te slim af en vluchtelingen zijn altijd op zoek naar een manier voor een veilig heenkomen.